Am votat pentru acest raport deoarece negocierea Acordului de asociere oferă ocazia de a dezvolta relațiile cu Armenia pe baza angajamentului față de valorile democratice. Subliniez și eu necesitatea ca alegerile parlamentare din 6 mai să fie libere, corecte și transparente. Am încredere că autoritățile de la Erevan vor depune toate eforturile necesare în acest scop. Conflictul din Nagorno Karabah trebuie soluționat pentru a asigura securitatea Armeniei și a Azerbaidjanului, precum și a întregii regiuni, iar Uniunea trebuie să se implice mai mult în rezolvarea conflictelor înghețate. Semnalez că în prezent are loc exercițiul Black Sea Rotational Force cu participarea militarilor din mai multe țări, printre care SUA, România, Armenia și Azerbaidjan. El vizează sporirea nivelului de interoperabilitate, însă constituie și o modalitate de creștere a încrederii între statele din Caucaz.